Un vote positif reviendrait, dans la situation actuelle, en fait, à renforcer le gouvernement israélien qui vient encore, il y a une semaine, de décider de poursuivre les colonisations.